Domnule președinte, dragi colegi, anumite prevederi din raportul colegului Dalton nu fac decât să șteargă cu buretele toată munca pe care eu, împreună cu colega noastră, Olga Sehnalová și doamna Borzan, am făcut o în ultimii doi ani pe raportul în ce privește dublul standard. Românii și ceilalți consumatori din vestul Europei se vor întreba ce face Europa pentru mine? De ce Europa își tratează diferit cetățenii? Dacă valorile pe care este clădită această Uniune sunt respectate egal de către noi toți, Europa de ce nu ne tratează egal? Nu este corect față de cetățenii care ne votează acasă și ne trimit aici pentru că au încredere că le vom apăra interesele. Ori vrem să apărăm doar interesele marilor comercianți, care își clădesc afaceri? Îmi este rușine că sub președinția țării mele s a agreat ca românii să fie tratați ca cetățeni de mâna a doua, pentru că îmi pare că ei nu au știut ce pun pe hârtie.